Paní předsedající, o bezpečný internet pro děti musíme usilovat na evropské i národní úrovni. Nechci a nemusím tady popisovat všechny známé nebezpečné, a přesto stále opakované praktiky, sexuální zneužívání, internetové rizikové výzvy. Paní komisařko, souhlasím s Vámi, že implementace revidované směrnice o audiovizuálních službách je celoevropským nástrojem na zlepšení ochrany dětí a my jako poslanci musíme dohlédnout na implementaci v našich národních legislativách. Nejúčinnějším nástrojem je ale prevence. To znamená, že potřebujeme naučit děti chovat se bezpečně a že potřebujeme vzdělané učitele i rodiče, kteří budou děti dobře vést. Tady Vás chci také, paní komisařko, upozornit na řadu velmi zajímavých a účinných programů, které vyvíjí naše univerzity, např. česká Palackého univerzita v Olomouci, která vyvíjí vzdělávací aplikaci pro učitele a rodiče, kteří tak umí rozeznat a omezit tato rizika.